Summitul pentru dezvoltare durabilă de la Rio trebuie să ofere soluții pentru dezvoltarea unei eco economii mondiale, eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor mileniului. Este nevoie de o agricultură ecologică, capabilă să asigure hrana tuturor locuitorilor planetei. În acest context, atrag atenția asupra importanței accesului universal la apa potabilă, care este o resursă deficitară. De asemenea, este nevoie să încurajăm utilizarea tuturor surselor de energie cu emisii reduse de dioxid de carbon și a energiilor din surse regenerabile, dar mai ales a măsurilor privind creșterea eficienței energetice în transporturi, în agricultură, în industrie și în domeniul locuințelor. Aceste măsuri vor asigura prețuri accesibile pentru electricitate, dar și creșterea securității energetice. Pentru atingerea obiectivelor privind asigurarea cu energie a consumatorilor la un preț suportabil și atingerea țintelor în domeniul schimbărilor climatice, este necesară menținerea tuturor surselor de energie cu carbon scăzut. În final, summitul pentru dezvoltare ar trebui să asigure accesul universal la educație și la servicii de sănătate.